dieses Paket, weil es die richtigen Anreize liefert, die Verteidigungsanstrengungen der Mitgliedstaaten mit den Verfahren, die wir in der EU kennen, und mit EU Haushaltsmitteln zu unterstützen. Es geht in der Tat nicht darum, hier eine europäische Armee auf dem Reißbrett zu entwerfen, sondern es geht darum, unter anderem die Effizienz unserer Ausgaben wesentlich zu steigern und natürlich auch im Ergebnis unsere Soldaten mit dem innovativsten und besten Material auszustatten, damit sie zum Erfolg der gemeinsam beschlossenen oder zu beschließenden GSVP Missionen beitragen können. Deswegen sind die Stichworte, die wir heute in dieser Debatte hören, die Stichworte, die wir im Parlament schon seit Jahren immer wieder eingefordert haben, spätestens seit Beginn dieser Wahlperiode, aber auch schon mit dem Inkrafttreten des Lissabon Vertrages. Ich bedanke mich ausdrücklich für den Verteidigungsaktionsplan, für das Reflektionspapier, für den Verteidigungsfonds und auch das europäische Verteidigungsindustrie Unterstützungsprogramm, das hier Erwähnung gefunden hat.